Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni, spoštovana ministrica in vsi prisotni. V skupnosti socialnih zavodov so konec lanskega leta opozorili, da bo potrebno z mesecem januarjem dva tisoč devetnajst povišati oskrbnine v domovih za starostnike, ker vlada ni poskrbela za pokritje stroškov zvišanja plač zaposlenim. Da sedaj ne bo tukaj kakšnega napačnega razumevanja, želim povedati, da dvigu plač ne nasprotujemo, ampak nasprotno, najnižje plačan kader bi si zaslužil še kaj več. Je pa na drugi strani povsem nesprejemljivo, da država poviša stroške dela, ne zagotovi pa za to potrebnih finančnih sredstev in posledično to breme prenese na uporabnike storitev. Višje cene oskrbe v letošnjem letu bodo morali znova plačati oskrbovanci in njihovi svojci. Tako upokojenci s svojimi nizkimi pokojninami že do sedaj niso zmogli plačevati domske oskrbe, sedaj, ko bo ta očitno še višja, pa bodo to danes, ob nesprejemljivih pokojninah, še težje. Torej žal slovenski upokojenec po štiridesetih in več letih dela nima niti za plačilo sobe v domu za starostnike. Glede na dejstvo, da vaše ministrstvo ustanovitelj domov za starejše in da prav vaše ministrstvo navsezadnje podaja soglasje k dvigu cen domske oskrbe, me, spoštovana ministrica, zanima: Koliko domov za starejše je konec lanskega leta in v začetku letošnjega leta zaprosilo vaše ministrstvo za soglasje k dvigu cen storitev domske oskrbe ter kaj boste vi kot ministrica, ki navsezadnje pa vendarle dajete soglasje k dvigu cen, storili, da boste preprečili, da bi oskrbovanci v domovih za starejše morali še naprej pokrivati tudi stroške zdravstvene nege, ki jih je po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžen plačevati Zavod za zdravstveno zavarovanje? Dejstvo namreč je, da se oskrbnine v domovih nenehno dražijo predvsem tudi na račun prenizkih cen zdravstvenih storitev, ki jih bi po zakonu morala plačati zdravstvena zavarovalnica, pa jih ne, oziroma vsaj ne v zadostni višini. V okviru obstoječega sistema cen domske oskrbe bi pa želela opozoriti še na eno sistemsko anomalijo, in sicer da so cene za enake storitve po različnih domovih odobrene v različnih zneskih. Ponekod se razlikuje tudi do dvakrat. In ker menim, da bi za isto storitev zavodi vendarle ne smeli zaračunavati tako različnih cen, me zanima tudi, ali v potem zvezi načrtujete na vašem ministrstvu uvesti kakšne ukrepe. Hvala lepa.